Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di Parigi è irreversibile e non rinunciabile e, nel percorso di contrasto al cambiamento climatico, la COP 23 di Bonn deve essere una tappa fondamentale per portare a termine entro il 2018 l'elaborazione delle modalità di dettaglio di attuazione dell'accordo. La tabella di marcia per la mobilitazione di 100 miliardi di dollari entro il 2020 da destinare all'azione per il clima nei paesi in via di sviluppo rappresenta solo un punto di partenza. Il costante aumento dei finanziamenti dell'Unione europea a favore del clima non è soddisfacente e non dà garanzie sul raggiungimento dell'obiettivo serve un impegno ambizioso da parte dei governi e degli studi finanziari pubblici e privati, delle banche, dei fondi pensione e delle compagnie di assicurazione per allineare le pratiche di prestito e di investimento all'obiettivo

Servono garanzie pubbliche specifiche a favore degli investimenti verdi, nonché certificazioni e vantaggi fiscali per i fondi di investimento verdi e per l'emissione di obbligazioni verdi.